Madame la Présidente, vous édictez des lignes directrices pour l'emploi prétendument compatibles avec des grandes orientations politiques et économiques, elles mêmes considérées comme d'intérêt commun, donc obligatoirement coordonnées au sein du Conseil de l'Europe. Dès lors, vous demandez aux États membres d'abandonner leur droit de subsidiarité, alors même que l'Europe n'a aucune compétence en matière d'emploi.

Des pans entiers de nos économies, des régions entières sont en souffrance.